Voorzitter, ik heb er alle vertrouwen in dat morgen een grote meerderheid van dit Parlement voor visavrij reizen voor Bosnië Herzegovina en Albanië zal stemmen.

Zij hebben ondanks allerlei politieke strubbelingen heel hard gewerkt om aan deze criteria te voldoen.

Dat is belangrijk voor jonge mensen, voor zakenmensen, voor alle mensen.

Er gaan geruchten dat er landen zijn die twijfelen. Ik hoop dat deze geruchten ongegrond zijn. Als de Raad niet snel besluit voor visavrij reizen, zou dat een verkeerde boodschap afgeven. Wij meten met twee maten. Criteria tellen eigenlijk niet, want alles is afhankelijk van politieke spelletjes. En de Raad vertrouwt het oordeel van de Commissie niet. Waar brengt ons dat dan?

En dus moeten het Europees Parlement en de Raad van Ministers dat zo snel mogelijk toekennen. Zij mogen hun eigen mening hebben over de Commissie en over de politici in deze landen, maar dit gaat over de mensen die daar wonen.